Nema ni prakse razmjene podataka među članicama. Ali predložena kombinacija sustavnih kontrola dokumenata i osoba u relevantnim bazama podataka konačno će omogućiti sinergiju u strukturi sustava. Trebamo podržati prijedloge koji omogućavaju veću sigurnost građana, no moramo naglasiti da će ovaj prijedlog imati implikacije na tehničke, tehnološke, administrativne i kadrovske aspekte granične kontrole.

Valja voditi računa o jačanju kapaciteta za ovakve provjere, jer je postojeća tehnologija potkapacitirana i ne omogućava dovoljno brzo izuzimanje biometrijskih podataka, njihovu provjeru u postojećim i pohranu u novim sustavima.

Kada tome dodamo prijetnje određenih članica Schengena blokadom granica u turističkoj sezoni članicama koje to još nisu, a pod izlikom provedbe ovog prijedloga, naziru se nepotrebni problemi u njegovoj implementaciji. Šteta što završna verzija ne sadržava neke kvalitetne prijedloge Parlamenta usvojene na odborima. Politička realnost, međutim, zahtijeva jačanje sigurnosti Unije i zato ću podržati ovaj prijedlog. No, trebamo paziti da ne otežamo prelazak granica onima koji na to imaju pravo.